Nous étions alors nombreux à souhaiter davantage de régulation financière.

Une majorité de députés a préféré s'aligner sur les demandes des lobbies financiers plutôt que d'agir dans l'intérêt des citoyens en encadrant mieux les fonds monétaire à risque.

Sachons tirer les leçons du passé.

Soyons à la hauteur de nos responsabilités. Les citoyens ont suffisamment souffert des risques pris par les banques et de l'austérité qui en a découlé.